Wybory zostały ocenione w sposób jednoznaczny, nic w tej materii już się nie da już więcej zrobić, ale nie możemy zapomnieć, że Białoruś w dalszym jest ciągu naszym partnerem w ramach Partnerstwa Wschodniego. Wszystkie nasze wysiłki powinny być skierowane do społeczeństwa białoruskiego, przede wszystkim do tego, które może mieć jakiekolwiek kontakt zewnętrzny a więc do tych, którzy są studentami, którzy pracują w firmach, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą, a w szczególności jeśli chodzi o prywatnych przedsiębiorców, do tych, którzy angażują się w niezależne dziennikarstwo, do tych, którzy będą przyszłością Białorusi. Myślę, że różne instytucje i różne kraje mogłyby tu w sposób wydatny pomóc w ukształtowaniu tego nowego społeczeństwa obywatelskiego.

Uważam, że wiele diagnoz przedstawionych w tym sprawozdaniu jest trafnych, i w związku z tym chciałbym apelować, aby jak najwcześniej wdrożyć instrumenty, które mogą pomóc w zbudowaniu czegoś, co będzie pewną platformą do budowania przyszłości w relacji między Unia Europejska a Białorusią.